Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Primo Ministro, lei ha detto delle belle parole, bellissime parole, chi non le può condividere. Io vorrei continuare ho soltanto due minuti e non posso partendo da Telemaco, risponderle con il mito di Ulisse, con l'Antigone, che per me è la nascita proprio della nostra civiltà tra l'Italia e la Grecia. Spero che avremo occasione di farlo. Ma io mi preoccupa per quello che lei non ha detto, che probabilmente è in quel documento scritto che ha depositato, ma forse se lei avesse accennato a qualche cosa di concreto avremmo capito questi bellissimi valori come li intendeva incarnare e tradurre in azioni politiche. Perché io credo che qui noi abbiamo questa responsabilità, che lei ci ha ricordato, di ridare la fiducia all'Europa. Ma lei oggi ha la responsabilità più grande di aprire i primi mesi di una legislatura che non può essere di routine ma che deve essere di cambiamento. E il cambiamento lei ce lo deve dare con azioni concrete. Questa è la sua

dei nostri marò.

Coinvolga gli organismi internazionali lei sa quali e riportiamoli a casa. Mettiamo fine a questa pagina veramente indegna di un Paese civile. Noi l'aiuteremo ad essere forte, sì, e l'aiuteremo anche a guardare all'Europa come a una grande opportunità, non soltanto come a un freno Però lei si deve impegnare con azioni concrete e non soltanto con belle, bellissime parole.